Madame la Présidente, permettez moi de vous parler de mon expérience personnelle sur ce sujet. Dans le cadre de la coopération décentralisée, j'ai eu l'occasion de travailler avec des associations en Afrique et de me confronter à la réalité des mutilations génitales féminines dont vient de parler Mme De Keyser. Notre résolution insiste sur l'importance de s'appuyer sur les autorités locales et les ONG. La prise en compte des réalités de terrain est en effet un point essentiel dans le combat contre ces pratiques. Par exemple, dans tout programme de lutte contre les mutilations génitales féminines, il faut avoir à l'esprit que, pour les femmes qui les pratiquent, il s'agit d'une activité professionnelle. C'est parfois leur unique source de revenu et je sais, par expérience, que ces femmes sont, pour bon nombre d'entre elles, tout à fait prêtes à abandonner la pratique si on leur propose une réinsertion professionnelle. Je tenais à vous faire part de ce témoignage qui correspond à mon expérience. Par ailleurs, j'aimerais insister sur la valeur exemplaire des délégations que nous envoyons dans les pays tiers et qui doivent être paritaires car c'est la meilleure façon de porter la cause de l'égalité femmes hommes.